Señora Presidenta, quiero agradecer, en primer lugar, a nuestro compañero Thomas Händel que realice esta pregunta a la Comisión porque, en efecto, el problema del desempleo juvenil, que afecta a uno de cada cinco europeos y en España a uno de cada dos jóvenes, necesita políticas sociales y, por una vez, parecía que la Comisión de la austeridad y los recortes se preocupaba por los jóvenes desempleados. Sin embargo, dos años después de ponerse en marcha, los resultados son nefastos y desiguales. En primer lugar, los países que más necesitan fondos para combatir el desempleo juvenil son los que menos tienen. En segundo lugar, de poco sirven políticas de promoción del empleo si, por otro lado, se están destruyendo miles y miles de empleos a través de políticas antisociales y a través de políticas de austeridad. Además, Gobiernos como el de España han mostrado poco o nulo interés en poner en marcha estas medidas o lo han hecho de manera parcial creando empleos precarios. Ahora corresponde a la Comisión decidir si enmienda los fallos que se han cometido durante estos años con esta iniciativa.